En vindt u het normaal dat er misschien Eurobonds ingevoerd gaan worden zonder uw landgenoten, de Duitsers of de Nederlanders te laten stemmen of te laten kiezen of zij dat willen?